Predsednik vlade, gospod Marjan Šarec! Na zadnji redni seji sem vam postavil vprašanje o izboljšanju položaja upokojenk in upokojencev, o tem, kako bomo uresničili dogovor med vlado in Levico o dvigu pokojnin, o tem, kako prekiniti z zgrešeno politiko privatizacije domov za starejše preko koncesij, ki se že kaže v veliko višjih cenah oskrbe v zasebnih domovih. Odgovore upokojenci in upokojenke niso dobili. Rekli ste, da boste odgovorili pisno, pa tudi pisnega odgovora do danes še nismo prejeli. In ker bi morala dana beseda nekaj veljati, pričakujem, gospod Šarec, da bo pisni odgovor prišel še danes. A še bolj kakor privatizacija na področju domov za starejše se negativni učinki privatizacije kažejo na področju javnega zdravstva, predvsem da spodnašajo koncesije in komercialne zavarovalnice preko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. No, privatizatorji javnega zdravstva pa za svoje cilje tokrat izkoriščajo stisko družinskih zdravnikov, ki jih je premalo, so preobremenjeni, so izgoreli, njihove plače pa v resnici niti niso nič kaj posebnega. Ponavljam, da bo jasno, njihovo stisko izrablja kakšnih petdeset, morda sto najbolje plačanih zdravnikov, ki so si prilastili zdravniške organizacije in sindikate, in ki svojo moč izrabljajo za poskuse nadaljnje privatizacije zdravstva, od katere bodo imele koristi seveda zgolj in samo njihove denarnice. Med drugimi to dokazuje elektronsko sporočilo predsednika sindikata Praktikum, Igorja Muževiča iz oktobra dva tisoč sedemnajst, v katerem svojim kolegom svetuje, kako podati odpoved v zdravstvenem domu in se zaposliti preko espeja ali deooja. Cilj je seveda povečanje osebnih dohodkov, najprej z davčno optimizacijo, ker je espe cenejši kot redna zaposlitev, nato pa s pogajanji, v katerih bodo zdravstvene domove brez zdravnikov taisti zdravniki lahko izsiljevali za vsako ceno. No, in to je scenarij, ki ga ta hip lahko spremljamo, in ki spreminja javno zdravstvo v biznis in zdravje v blago. Razlog te zadnje, akcije je zadnja sprememba Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta dva tisoč sedemnajst. V sporazumu med vlado in Levico za leto dva tisoč devetnajst smo se dogovorili, da bomo to skupaj rešili, kar bi morali narediti že na tej seji, pa se je odločanje žal že dvakrat prestavilo. Zato, gospod šarec, vas sprašujem: Ali se boste osebno zavzeli za tako oblikovanje novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo zašila vse luknje, ki v tem hipu omogočajo privatizacijo javnega, solidarnega zdravstvenega sistema. Hvala. Hvala, gospod poslanec za vaše vprašanje, gospod predsednik vlade izvolite ...